Pour la première fois, sur ce dossier pour lequel nous venons d'adopter le mandat, nous avons vu qu'il y avait des positions diverses, mais c'est un débat qui appartient à cette chambre. Il est fort regrettable qu'un commissaire, un vice président de la Commission ait jugé bon d'écrire aux parlementaires pour leur expliquer quelle devait être la teneur de leur vote.

Indépendamment du résultat du vote, il est inadmissible que la Commission s'immisce de cette manière dans les délibérations de notre chambre.